Aber im Haus wurde ja auch schon vielfach betont, dass das auch eine politische Entscheidung ist. Ich glaube, bei einer politischen Entscheidung kommt es darauf an, wann die Kommission endlich ein modernisiertes Urheberrecht vorlegt.

Zuerst arbeiten und dann entscheiden.